În 2008, Uniunea Europeană și a asumat angajamentul ca până în 2020 să reducă consumul de energie cu 20 iar 20 din energia consumată să provină din surse regenerabile.

Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor va avea un impact semnificativ asupra vieții cetățenilor europeni. La nivelul Uniunii, o familie cheltuiește în medie 33 din venituri pentru apă, electricitate, gaze și întreținere, iar în cazul familiilor cu venituri foarte mici, acest procent poate ajunge chiar la

2030. În noiembrie 2008, Comisia a prezentat o propunere legislativă pentru reformarea Directivei nr.

În aprilie 2009, Parlamentul European a adoptat cu foarte largă majoritate, poziția sa în primă lectură, în cadrul procedurii de codecizie. Ulterior, Parlamentul și Consiliul au purtat negocieri intense pe perioada Președinției suedeze a Consiliului Uniunii Europene și, în noiembrie 2009, s a ajuns la un acord politic cu privire la aspectele tehnice ale propunerii legislative. Principalele realizări ale acestui acord sunt Introducerea unui articol separat și a mai multor considerente și prevederi referitoare la aspectele legate de finanțare. Comisia trebuie să identifice instrumentele financiare și măsurile fiscale existente și să prezinte noi propuneri până la 30 iunie 2011. Aceste prevederi sunt completate și de o declarație a Comisiei. Până la 31 decembrie 2020, toate clădirile noi trebuie să aibă un consum net de energie aproape de zero, iar cea mai mare parte a energiei trebuie să provină din surse regenerabile.

Pentru clădirile cu un consum net de energie aproape zero, statele membre vor defini obiective clare și planuri de acțiune care includ și măsuri de sprijin. Performanța energetică a clădirilor care fac obiectul unei renovări majore sau a părților renovate a acestora trebuie să întrunească cerințe minime de performanță energetică aplicabile și sistemelor tehnice și componentelor clădirilor care au un impact semnificativ asupra performanței energetice a clădirii. Noi dispoziții referitoare la certificate. Un set minim de informații, inclusiv posibilitățile de finanțare care trebuie precizate în certificat.

Mai multe informații și transparență în ceea ce privește acreditarea și formarea experților, informarea proprietarilor și a locatarilor. Consultarea autorităților locale și sprijinirea acestora la punerea în aplicare a recomandărilor, introducerea de noi dispoziții adresate urbaniștilor și arhitecților locali pentru a lua în calcul eficiența energetică a clădirilor. Introducerea unor sisteme inteligente de contorizare și a sistemelor de control activ cum ar fi sistemele de automatizare, control și monitorizare destinate economisirii energiei. Nu va exista o metodologie comună, dar, până la 30 iunie 2011, Comisia stabilește un cadru metodologic comparativ pentru calcularea nivelului optim din punct de vedere al costurilor și al cerințelor minime de performanță energetică.